También le digo —no es un consejo, simplemente un comentario—, siguiendo la línea de mi buen compañero José Ignacio Salafranca, que lo que aquí se requiere es eficacia.